Votre discours consiste à dire Ne soyons pas trop ambitieux sur le plan de l'environnement, parce que nous allons mettre à mal notre industrie.

Que nous soyons les plus arriérés au monde, que les autres inventent les produits les plus performants sur le plan environnemental et que nos industries restent, finalement, avec des produits dont on ne sait plus rien faire? Ce n'est vraiment pas une ambition que nous partageons avec vous.